Az a tény, hogy napjainkra példátlanul megnőtt az erőszakos konfliktusok vagy a természeti csapások által sújtott személyek száma, hogy a II. világháború óta soha nem volt ilyen nagy a lakhelyüket elhagyni kényszerülők, azaz a menekültek száma, önmagában indokolja a humanitárius csúcstalálkozó megszervezésének létjogosultságát. Elképesztő adatok látnak napvilágot a humanitárius segítségre szorulók számáról, amelyek arról árulkodnak a világ egyre inkább két részre szakad azokra, akik rászorulnak a segítségre és azokra, akik helyzetükből adódóan segíthetnek. Az Unió a világ legnagyobb segélyezője, a probléma nagysága miatt azonban ez már nem elég globális összefogásra lenne szükség az éghajlatváltozás, a terrorizmus és az erőszakos konfliktusok pusztító hatásainak csökkentése érdekében.